ég mæli fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um bjargráðasjóð númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum markmið þessa frumvarps er að leggja niður bjargráðasjóð og skipta hreinum eignum sjóðsins milli eigenda hans sem eru ríkissjóður bændasamtök íslands og sveitarfélögin þetta frumvarp byggir í meginatriðum á samþykkt stjórnar bjargráðasjóðs frá tólfta nóvember tvö þúsund og sjö í þeirri samþykkt var lagt til að unnið yrði að breytingum á starfsemi sjóðsins og með þeirri vinnu yrði tekið tillit til óska um að fjármögnun og rekstur sjóðsins verði færður frá sveitarfélögunum í samræmi við þessa samþykkt stjórnarinnar voru unnar tillögur um með hvaða hætti eignum og skuldbindingum sjóðsins verði skipt upp milli eigenda það er hvernig fyrirkomulagið eigi að vera á tryggingamálum landbúnaðarins er síðan vísað til umræðu á vettvangi bændasamtaka íslands og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins bjargráðasjóður íslands á sér langa sögu því er hér vissulega um nokkur tímamót að ræða nú þegar lagt er til að hann verði lagður niður sjóðurinn var stofnaður með lögum númer fjörutíu og fimm árið nítján hundruð og þrettán eða fyrir níutíu og fimm árum síðan í þeim tilgangi að koma til hjálpar landsmönnum í hallæri eða til að afstýra hallæri en á þeim tíma gæti búfjárfellir og önnur áföll í landbúnaði haft í för með sér mjög alvarlegar afleiðingar fyrir íbúa sveitarfélaganna og getur raunar enn haft leiðir til að mæta slíkum áföllum eru hins vegar mun fleiri í dag en voru þá það er einmitt komin ein rík ástæða til

hefur þannig tekið verulegum breytingum frá stofnun hans enda hafa sveitarfélögin og aðrir opinberir aðilar ríka skyldi til að mæta áföllum sem dunið gætu á landsmönnum má sem dæmi nefna að sett hafa verið lög um félagsþjónustu sveitarfélaga viðlagatyggingu íslands

fjölmörg úrræði sem ekki voru til staðar við setningu upphaflegra laga um bjargráðasjóð eru því fyrir hendi í dag til að bæta áföll sem einstök landsvæði kunna að verða fyrir meðal annars í landbúnaði möguleikar til töku margvíslegra trygginga á frjálsum markaði hafa einnig stóraukist það hafa atvinnurekendur og einstaklingar nýtt sér í ríkum mæli önnur ástæða þess að bjargráðasjóður hefur misst tilgang sinn og tilverugrundvöll felst í þróun í landbúnaði ákvarðanir einstakra búgreinafélaga hafa leitt til þess að iðgjöld til bjargráðasjóðs hafa farið lækkandi og tilteknar búgreinar hafa kosið að hætta aðild að sjóðnum mestu munar nú að það hefur verið eindregin afstaða félagsmanna í landssambandi kúabænda að búgreinin hætti þátttöku í búnaðardeild bjargráðasjóðs aðrar búgreinar til dæmis hrossarækt eiga aðild að sjóðnum en greiðslur til bjargráðasjóðs virðast ekki vera í samræmi við þróun og umfang í þeirri búgrein ýmsar nýjar búgreinar sem nú eru stundaðar svo sem skógrækt og kornrækt eiga ekki aðild að sjóðnum jafnframt eru skiptar skoðanir um það innan einstakra búgreina sem enn þá eiga aðild að bjargráðasjóði hvort þeirri aðild verði haldið áfram smám saman hefur því verið að fjara undan starfsemi búnaðardeildar sjóðsins að frumkvæði landbúnaðarins eða vegna ákvarðana einstakra búgreinafélaga þriðja ástæðan fyrir því að veigamikil rök standa til þess að leggja eigi bjargráðasjóð niður eins og ég mæli nú fyrir um styrk eða stuðning við hluta einnar atvinnugreinar í landinu þrátt fyrr að mikilvægi landbúnaðar sem atvinnugreinar sé allt annað og minna en í upphafi tuttugustu aldar stjórn sambands íslenskum sveitarfélaga hefur bent á að verkefni bjargráðasjóðs eru ekki sveitarstjórnarmál heldur atvinnumál því sé eðlilegt að landbúnaðarráðuneytið fari með þessi mál í samvinnu við bændasamtökin einnig má benda á að um það bil tveir þriðju hlutar framlaga sveitarfélaga til sjóðsins koma frá íbúum á höfuðborgarsvæðinu en þar er landbúnaður nánast enginn aðeins þær tilteknu búgreinar sem tekið hafa ákvörðun um að greiddur skuli hluti búnaðargjalds til sjóðsins af framleiðslugreinanna hafi notið þessa stuðnings lögbundin framlög sveitarfélaganna á grundvelli laga númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm hafa því vakið ýmsar spurningar meðal annars um jafnræði og samkeppnisstöðu einstakra atvinnugreina og hvort rétt sé að sveitarfélögum sé skylt samkvæmt lögum að styðja eina atvinnugrein umfram aðra þetta sjónarmið sveitarfélaganna hefur notið skilnings eins og lesa má í bókun stjórnar bjargráðasjóðs frá tólfti október tvö þúsund og sjö þegar skýr vilji sveitarfélaganna um að hætta að komu sinni að sjóðnum var kynntur stjórnarmeðlimum en sá vilji var ein niðurstaða viðamikillar könnunar sem ráðist var í til að fá upp á borðið ríkjandi viðhorf hagsmunaaðila til bjargráðasjóðs virðulegi forseti á undanförnum árum hefur farið fram umræða um að leggja bjargráðasjóð niður ég hef rakið veigamestu rökin fyrir því að þetta beri að gera rökin liggja í því að í fyrsta lagi er tryggingaframboð mun meiri en áður var og úrræðin gagnvart hallæri mun meiri en árið nítján hundruð og þrettán þegar sjóðurinn var stofnaður í öðru lagi hafa veigamikil samtök bænda hætt aðkomu sinni að sjóðnum og valið aðrar leiðir í þriðja lagi hafa sveitarfélögin ekki áhuga á því lengur að leggja honum til bil þetta eru allt ríkar ástæður til að samþykkja það frumvarp sem ég legg nú fram hér er ekki verið að boða endalok á stuðningi við sveitir landsins hann verður í boði eftir sem áður eftir fjölmörgum öðrum leiðum bæði almennum tryggingamarkaði þegar hættur steðja að og á vegum hins opinbera eins er ljóst að rök sveitarfélaganna að hér sé um atvinnumál að ræða leiða til þess að skynsamlegt er að starfsemi bjargráðasjóðs ef menn kjósa að halda henni áfram í breyttri mynd verði alfarið í höndum landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytis og þá í samráði við bændasamtökin án afskipta sveitarfélaga það er mikilvægt að hafa í huga að frumvarp það sem ég legg nú fram er í takt við eins og áður segir samþykkt stjórnar bjargráðasjóðs og veigamiklar kröfur hagsmunaaðila í samþykkt stjórnar sjóðsins felst nú að afstaða af hálfu stjórnar bjargráðasjóðs að hætt verði lögskylduaðild sveitarfélaganna að sjóðnum eignum hans og skuldbindingum verði skipt upp milli eigenda sem eru ríkissjóður sveitarfélögin og bændasamtök íslands og það er í grundvallaratriðum efni frumvarpsins virðulegi forseti að lokum er rétt að hafa nokkur orð um fjárhagslega hlið þessa frumvarps nettóeign bjargráðasjóðs í árslok tvö þúsund og sjö var samkvæmt ársreikningi sex hundruð fimmtíu og níu komma þremur milljónum króna ef sjóðnum yrði skipt upp miðað við þær forsendur kæmu tvö hundruð og nítján komma sjö milljónir króna í hlut hvers eiganda það er ríkissjóðs bændasamtaka íslands og sveitarfélaganna eins og áður sagði verði sjóðurinn lagður niður í

yrði þá endilega ljóst hver hlutur eigendanna yrði ákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir því að hlutur sveitarfélaganna renni til sambands íslenskum sveitarfélaga og að sambandið noti þá eignarhlutdeild meðal annars til að kaupa fimmtán prósenta hlutdeild bjargráðasjóðs í fimmtu hæð húseignarinnar borgartúni þrjátíu í reykjavík sem metin er í ársreikningi tvö þúsund og sjö á tæpar tuttugu og fjórar milljónir króna og til að mæta ábyrgð á lífeyrisskuldbindingum bjargráðasjóðs sem sambandið yfirtæki samtals nema skuldbindingar rúmlega fimmtíu milljónir króna í árslok tvö þúsund og sjö að því sögðu og á grundvelli þeirra raka sem ég hef tíundað vonast ég til þess virðulegur forseti að frumvarp þetta njóti skilnings á hinu háa alþingi fái góðar undirtektir og verði eftir reglubundna og málefnalega meðferð þingsins að lögum